Am votat în favoarea rezoluției, deoarece incendiile din fabricile de confecții din Bangladesh arată că standardele de protecție în domeniul muncii sunt foarte ușor trecute cu vederea. Pe lângă faptul că muncitorii sunt plătiți cu sume foarte mici, ei sunt supuși unor riscuri majore la locul de muncă. În contextul în care Bangladeshul este un important producător de confecții la nivel mondial, consider că autoritățile ar trebui să inițieze un plan de revizuire a măsurilor de protecție din această industrie, iar cei care nu respectă astfel de reguli ar trebui sancționați foarte sever. O altă soluție ar fi ca marile firme de confecții să nu mai încheie contracte decât cu acele fabrici care respectă toate standardele de protecție a muncii. Însă, de multe ori, aceste firme sunt interesate de profitul obținut și mai puțin de situația muncitorilor din fabricile respective.